Această propunere de directivă se înscrie în contextul evoluțiilor legate de supravegherea suplimentară, în scopul de a eficientiza practicile de gestionare a riscului. Revizuirea cadrului de supraveghere suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar este dictată de globalizarea care a avut impact asupra pieței financiare europene.

Menționez că revizuirea acestui cadru are ca obiectiv supravegherea activității celor mai mari grupuri financiare europene. Anumite grupuri financiare nu pot fi supuse supravegherii suplimentare din cauza structurii lor juridice. În același timp, uneori, este dificil ca activitățile bancare să fie separate de cele de asigurare.